Já jsem toho byl svědkem už v minulém Parlamentu, ale teď se ta situace ještě zhoršila. Nedávno jsme čelili snaze odložit nebo dokonce torpédovat vyslovení konsenzu s obchodní smlouvou s Vietnamem na základě vyfabrikovaných obvinění. Teď je na tapetě smlouva s Mercosurem jenom proto, že europarlamentní levici se nelíbí, že v Brazílii vládne Bolsonaro. Místo abychom se bavili o clech, o kvótách, o zeměpisných označeních, o všech věcech, které souvisí s obchodní politikou, řešíme tady stále více lidská práva, pracovní legislativu, environmentální standardy. To jsou všechno témata, která patří do jiných orgánů Evropského parlamentu, než je třeba Výbor pro mezinárodní obchod. Jestliže jsme si sami na sebe uvalili Green Deal já to respektuji, ale respektujme také, že jiné země na světě si vybraly jinou cestu. Pokud s nimi nebudeme chtít obchodovat, tak se dostaneme do situace, že pomalu budeme uzavírat své obchodní hranice skoro s každým a to si, myslím, není možné.